Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé au Parlement européen.

À toutes ces femmes qui ont eu l'intelligence, la force et le courage de se réunir pour revendiquer le droit de vote, le droit au travail et à l'éducation. À des femmes qui ont tout simplement voulu défendre le respect de leur dignité et de leurs droits. Voilà donc maintenant cent ans que nous nous battons pour lutter contre des discriminations injustes et infondées. Certes, des avancées considérables ont été faites, mais combattre les inégalités entre les femmes et les hommes est un travail de tous les jours et il nous reste encore beaucoup à faire. L'Union européenne a toujours été à l'avant garde en matière d'égalité hommes femmes. Je crois que notre assemblée parlementaire doit veiller à toujours rester à la pointe de cette dynamique même sur les sujets les plus sensibles. La crise économique que nous traversons nous a mis face à nos propres contradictions. Comme je le souligne dans mon rapport, les femmes ont été plus durement et plus durablement touchées par la crise que les hommes. Mais comme je le souligne aussi, arrêtons de nous apitoyer sur notre triste sort, bougeons nous, faisons des propositions! Saisissons l'occasion pour revoir nos cadres de pensée et allons de l'avant. Aujourd'hui, il est important d'insister sur le rôle de l'école pour combattre les stéréotypes de genre. Assurer aussi de plus larges possibilités en matière d'enseignement, de formation professionnelle et d'emploi, sera la base d'un meilleur accès des femmes à des niveaux plus élevés de responsabilité. Il est temps aussi d'en finir avec l'écart salarial qui persiste entre les hommes et les femmes et je crois également qu'il nous faut maintenant passer à la vitesse supérieure lorsque l'on regarde la composition des conseils d'administration des grandes entreprises. Seuls 3 des membres des conseils d'administration des grandes entreprises cotées en bourse sont des femmes. Je ne trouve pas cela normal. Nous devons appuyer franchement sur l'accélérateur. Et si malgré tous nos efforts, les grandes entreprises persistent à freiner, alors il nous faudra malheureusement agiter le spectre des quotas et des objectifs contraignants. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous parle de quotas car à la base, je ne suis pas pour. Mais si la carotte ne marche pas, alors, faute de mieux, c'est le bâton qu'il faudra agiter. Car c'est indéniable, la présence des femmes sur le marché du travail constitue un élément bénéfique en termes de croissance économique. Aujourd'hui, la relance européenne aura plus de chances de réussir si les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes y sont intégrées. Des propositions concrètes pour mieux concilier la vie professionnelle, la vie de famille et la vie privée doivent être faites pour prouver que nos souhaits ne sont pas des rêves car c'est ce qu'on attend de nous d'être animés par des valeurs et des idéaux mais, aussi, savoir faire preuve de pragmatisme et surtout d'efficacité. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais aborder un dernier point j'ai été heureuse d'apprendre que la Commission européenne allait faire au printemps une proposition pour combattre les violences faites aux femmes. Les différentes formes de violences faites aux femmes sont un fléau qu'il nous faut combattre de toutes forces. Je voudrais remercier Madame la Commissaire d'être aussi proactive dans ce domaine. Madame la Présidente, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, j'aimerais donc terminer sur une note d'encouragement, si vous me le permettez. Je crois qu'en ce jour où nous célébrons le centième anniversaire de la Journée internationale de la femme, il nous faut saluer le courage, la force et la détermination avec laquelle les femmes de Tunisie, de Libye, d'Iran, d'Égypte et tant d'autres se battent pour la défense des droits de l'homme. Ce vent de liberté qui souffle en Afrique du Nord devrait balayer les résidus de l'autoritarisme, de la pauvreté et du mal être social, de sorte que les femmes de ces pays s'émancipent socialement, politiquement et économiquement dans le respect de leur culture et de leurs traditions. C'est notre rôle aussi au Parlement européen de les saluer, de les encourager et de les soutenir dans leur lutte acharnée pour la démocratie et les droits de l'Homme.